W przypadku tragedii libijskiej mamy do czynienia z kolejną odsłoną tego wielkiego dramatu, który zaczął się w naszym bezpośrednim sąsiedztwie wraz z Arabską Wiosną. To jest wielka tragiczna lekcja dla następnej Komisji Europejskiej i dla ludzi, którzy przyjmą odpowiedzialność również w tym parlamencie. Nasz stosunek do partnerów w świecie poza Europą powinniśmy oceniać na podstawie kryteriów rzeczowych, porównując ich politykę, którą można proponować jako alternatywę, ale nie na podstawie naszych życzeń czy naszej ideologii.

Teraz widzimy ją jeszcze mocniej, jak eskaluje w Libii walka o demokrację do ostatniego Syryjczyka czy Libijczyka.